þakka hæstvirtum umhverfis og auðlindaráðherra fyrir greinargóða skýrslu um málefni kolgrafafjarðar en eins og kom fram í ræðu hæstvirts ráðherra drápust um fimmtíu þúsund tonn af síld inni í firðinum í desember á síðasta ári og febrúar á þessu ári samkvæmt frétt á vísi og upplýsingum frá heimamönnum telja íbúar í og við fjörðinn að fjörðurinn verði óbyggilegur ef síld drepst þar aftur í stórum stíl einnig er það staðreynd að tuttugu og fimm þúsund tonn af síld eru nú grafin í fjörunni við eyði í kolgrafafirði og sjónarmið eru uppi um að landið þar geti ekki tekið við meira magni

í skýrslu hæstvirts umhverfis og auðlindaráðherra kemur fram að orsök síldardauðans hafi meðal annars verið súrefnisleysi en einnig hafi aðrir þættir haft áhrif og eru enn óljósir það er ánægjulegt að unnið sé að rannsóknum á þessum málum sem munu vonandi gefa betri mynd af áhættuþáttunum þegar niðurstöður rannsókna liggja fyrir verður jafnvel auðveldara að taka ákvörðun um aðgerðir það er hvernig

sitt land og vita hvernig gott er að bregðast við ástandi við þurfum að tryggja sátt síðan um fyrirbyggjandi aðgerðir við síldardauða þess vegna fagna ég að settur hafi verið á fót að ráðshópur eða tengiliðahópur sem hafi það markmið að tryggja gott flæði á milli ráðuneytis stofnana og heimamanna á þeim grundvelli hefur verið fjallað um ýmsar hugmyndir og tillögur er varða þetta mál og ég tel það mjög mikilvægt og forsendu þess að fundin verði sátt í þessum málum á meðan er verið að rannsaka þá þætti sem hafa áhrif á síldardauðann hefur hafrannsóknastofnun fylgst með síldinni og þá sérstaklega á þessu svæði í skýrslu hæstvirts ráðherra kemur fram að fylgst er með súrefnismettun og öðrum umhverfisþáttum í firðinum og unnið er að endurbótum á þeim vöktun sem þarna eru í framhaldi af því er unnið að viðbragðsáætlun en auðvitað tekur öll sú vinna tíma þegar rannsóknarvinnan

viljum ekki að þessir atburðir endurtaki sig þegar síldardauðinn varð er það ljóst að mikil sjón og lyktarmengun varð á svæðinu

þegar eitthvert ákveðið verðmæti tapaðist vegna minni afla út íslenska sumargotsstofninum ég vil að lokum taka undir orð hæstvirts umhverfis og auðlindaráðherra að horfa verði til frambúðar í þessum málum og meta og þróa þurfi aðgerðir sem byggja á niðurstöðum

hagsbóta ég vil að síðustu þakka hæstvirtum umhverfis og auðlindaráðherra fyrir að upplýsa okkur um gang mála